Señora Presidenta, la agenda europea está llena, últimamente, de fechas históricas. Las últimas cumbres y la de hoy también llevan ese apellido, y así lo ha manifestado el Comisario. Quiero reivindicar también esa calificación para el reglamento que debatimos hoy. La ciudadanía europea vivirá, desde hoy, más segura y con más derechos, porque esta norma completa las garantías que nos ofrece la orden europea de protección en la que tanto trabajamos. La combinación de ambas es básica para que todas las víctimas de delitos, especialmente de graves y frecuentes, amenazadas por fenómenos que van desde la delincuencia organizada y o terrorista a la violencia de género se sientan protegidas en todo el territorio de la Unión. Esto hay que celebrarlo porque predica valores. El primero, la supremacía de la vida y la integridad de las personas por encima de ninguna otra consideración el segundo, el valor del acuerdo como herramienta al servicio de la ciudadanía y la construcción de una sociedad más justa el tercero, el valor de la marca Europa como referencia en materia de garantías y derechos cívicos. Termino con una reivindicación del papel de la política. Los ponentes de este informe han resuelto su trabajo como dos competentes relojeros. Han enfrentado problemas jurídicos complejos, casuística muy diversa, una enorme diversidad de culturas jurídicas y una tramitación larga, áspera y difícil. Aún así han conseguido encajar todas las piezas. Hoy les debemos el reconocimiento que merecen por devolvernos la fe en la constancia del valor de la política y la solidez de los valores que sustentan el proyecto europeo. Por tanto, gracias al señor López Istúriz y a la señora Parvanova. Ahora solo esperamos que todos los Estados adopten las medidas y las decisiones oportunas para garantizar y hacer eficiente la protección de todas las víctimas. Y, señor Comisario, tal y como usted ha manifestado hoy, persiga y controle a los Estados para que apliquen esta Directiva cuanto antes.